senda hugheilar kveðjur til bænda björgunarsveita og þeirra fjölmörgu sjálfboðaliða sem nú berjast við að bjarga bústofnum og öðrum verðmætum úr klóm náttúruaflanna megi starf þeirra takast sem allra best góðir landsmenn ekkert fæst fyrir ekkert engu verður áorkað með úrtölum og doða ekkert ætti að vera íslendingum jafnfjarri og láta sér fallast hendur aldrei má það gerast aldrei mun það eiga sér stað þessi orð frú vigdísar finnbogadóttur eiga jafnvel við í dag og fyrir réttum tuttugu árum síðan að undanförnu hefur farið fram mikil umræða milli stuðningsmanna hægri og vinstri flokkanna um útfærsluatriði á efnahagsmálum og um það hvort frjálshyggjan eða sósíalisminn er betur til þess fallin að bæta hag landsmanna því miður gerist það oft í slíkum kappræðum að raunveruleikinn gleymist sjálfur hef ég þá trú að engin ein hugmyndafræði til hægri eða vinstri hafi öll svörin til að ná raunverulegum árangri verðum við að leita skynsamlegustu lausnarinnar á hverjum vanda en jafnframt að hafa óbilandi trú á framtíðinni og sannfæringu fyrir því að íslandi séu allir vegir færir fast er kjarni framsóknarstefnunnar hvorki sósíalismi né frjálshyggja hefur lausn á öllum vanda og þeim mun fyrr sem stjórnmálamenn átta sig á þessari staðreynd þeim mun fyrr mun rökhyggja og skynsemi þoka okkur nokkuð á leið hér á eftir mun ég ræða þau verkefni og tækifæri sem bíða íslendinga á næstu missirum vonandi verður hægt að ljúka einhverjum þeirra á þessu kjörtímabili en það er líka orðið tímabært að ræða það sem bíður næstu ríkisstjórnar þó verður ekki hjá því komist að nefna stuttlega þann mikla áróður sem settur var af stað nú síðsumars

flestum þeim sem búið hafa á íslandi undanfarin ár kemur sá málflutningur eflaust spánskt eða grískt fyrir sjónir og sumir telja eflaust óþarfa að benda á augljósar staðreyndir í þeim efnum ég tel þó rétt að sýna forsætisráðherra þá virðingu að svara nokkrum þeirra fullyrða sem fram komu í stefnuræðu ráðherrans um hið nýfundna efnahagsundur ríkisstjórnarinnar það er margt kúnstugt í tölfræðileikjum ríkisstjórnarinnar frægt varð þegar hún státaði sig af því að framlög til velferðarmála hefðu aukist á kjörtímabilinu á þeim forsendum að fleiri voru atvinnulausir og því var greitt meira í atvinnuleysisbætur á ótrúlegan hátt hafði aukið atvinnuleysi verið skilgreint sem aukin velferð enn er rætt um hagvöxtinn sem sagður er mun meiri en í ríkjum evrópusambandsins þó hann sé reyndar minni en hann þyrfti og ætti að vera í kjölfar djúprar niðursveiflu það er hins vegar alfarið litið framhjá því hvernig sá hagvöxtur hefur orðið til fólk hefur neyðst til að nota séreignarsparnað sinn í neyslu og þegar hann var upp sinn tók við ótrúleg aukning yfirdráttarlána auk þess reyndist makríllinn óvænt búbót og hafði veruleg áhrif á hagvöxtinn makríllinn er þó varla hingað kominn í boði ríkisstjórnarinnar fall krónunnar hefur líka ýtt undir útflutning og haldið atvinnuleysi mun lægra en í evruríkjunum þó hafa þúsundir starfa flust úr landi og atvinnuleysi verið endurskilgreint nýju störfin sem lofað hefur verið hvað eftir annað hafa því miður ekki orðið til enda er fjárfesting það er atvinnusköpun enn í sögulegu lágmarki á tímabili þegar forsendur eru til að hún nái hámarki ríkisstjórnin státar sig af því að geta tekið stór lán á erlendum mörkuðum blik mörgum evrópuríkjum þar sem skuldastaða ríkisins er miklu betri en stefndi í útflutningurinn hefur styrkt gengi krónunnar sem reyndar er enn í gjaldeyrishöftum en hafa menn gleymt þeim mikla áróðri sem þessi sama ríkisstjórn viðhafði í á þriðja ár um að ef menn létu sig ekki hafa það um að bæta hundruðum milljarða af skuldum gjaldþrota banka á ríkið yrði efnahagslegur kjarnorkuvetur og enginn í heiminum mundi vilja lána íslendingum peninga það væri ánægjulegt ef ríkisstjórnin viðurkenndi nú loks að hafa haft rangt fyrir sér eins og forsætisráðherra gerði í raun með ræðu sinni og atvinnuvegaráðherra svo sannarlega hér áðan það mundi líka bera vott um vilja til að skoða hlutina upp á nýtt og vinna að sameiginlegum markmiðum á nýju þingi ef ríkisstjórnin féllist á að við seinni einkavæðingu bankanna hefði þurft að taka miklu meira tillit til skuldsettra heimila góðir landsmenn umræðan um mismunandi stefnu er mikilvægur hluti lýðræðisins og það er eðlilegt að þar greini stjórnmálamenn á um leiðir en við verðum að muna að markmiðið er okkur öllum sameiginlegt við viljum öll reisa við íslenskt efnahags og atvinnulíf við viljum öll byggja upp þjóðfélag þar sem enginn fellur í gegnum öryggisnetið og allir hafa jöfn tækifæri við viljum öll að ísland rísi upp á ný sem fullgildur þátttakandi í samfélagi þjóða heims en ef við eigum að ná þessum sameiginlegum markmiðum verðum við að muna að hagvaxtaraukning vegna séreignarsparnaðar og makrílveiða segir lítið um það hvernig hjúkrunarfræðingi í kópavogi gengur að ná endum saman gengisvísitala veitir einstæðum foreldrum á akureyri engar lausnir á því þegar útgjöld heimilisins hækka um tugþúsundir á sama mánuðinum því börnin eru að byrja í skóla og ný skilgreining á atvinnuleysistölum segir kennaranum á ísafirði og lögreglumanninum á þórshöfn ósköp lítið um það hvernig þeir eiga að sinna starfi sínu af fagmennsku þegar starfsumhverfið hefur brotnað niður vegna áralangs niðurskurðar

til að leysa þau þarf skynsemi og rökhyggju en ekki blinda trú á að ein hugmyndafræði til hægri eða vinstri leysi allan vanda vandi okkar hverfur ekki við að nokkrir hagfræðingar ríkisstjórnarinnar segi efnahagstölur hafa batnað vandi íslensku þjóðarinnar er ekki leystur fyrr en almenningur finnur það í sínu daglega lífi heimili geta náð endum saman um mánaðamót og aldraðir og öryrkjar geta lifað mannsæmandi og áhyggjulausu lífi vandi okkar er ekki leystur fyrr en verðtryggðu húsnæðislánin hætta að éta upp sparifé fólks í hverjum mánuði allir eiga jafna möguleika á menntun og heilbrigðisþjónustu og langtímaatvinnuleysi heyrir fortíðinni til vandi íslendinga er ekki leystur fyrr en íslendingar sjálfir trúa því að á íslandi sé framtíðin björt og hér verði gott að búa eftir tíu eða tuttugu ár sem betur fer er staðreyndin sú að við höfum ríka ástæðu til að líta framtíðina björtum augum tækifærin eru óþrjótandi við munum nýta þau til að byggja upp þjónustugreinar iðnað landbúnað sjávarútveg og ferðaþjónustu svo enginn þurfi að hræðast atvinnuleysi við munum hefja olíuleit og undirbúa opnun nýrra siglingaleiða um norðurslóðir við munum leita skynsamlegustu lausnar á hverjum vanda og styrkjast við hverja raun því ísland býr yfir svo gríðarlegum tækifærum og auðlindum til framtíðar að hér á enginn að þurfa að líða skort það er full ástæða fyrir íslendinga til að hafa óbilandi trú á möguleika okkar til að nýta sóknarfærin með samvinnu skynsemi og rökhyggju að leiðarljósi í því felst lykillinn að framtíð íslensku þjóðarinnar það er blik af þessum draumi sem verður að knýja okkur áfram til góðra verka bæði stjórnmálamenn og þjóðina alla að nokkrum mánuðum launum mun íslenska þjóðin ganga til kosninga um það hvaða stefna eigi að móta framtíðina næsta ríkisstjórn þarf að koma til móts við skuldsett heimili og skapa jákvæða hvata fyrir fólk til að vinna sig út úr vandanum það má ekki bara horfa á það hvað kostar að taka á vanda því það er dýrara fyrir samfélagið að gera ekkert strax á morgun munum við kynna nýjar tillögur til lausnar á skuldavandanum taka þarf atvinnumál mun fastari tökum en hingað til leggja verður höfuðáherslu á að efla verðmætasköpun og framleiðslu því einungis þannig munu tekjurnar hækka atvinnuleysi minnka og ríkissjóður njóta ágóðans það þarf að einfalda skattkerfið og skapa pólitíska stöðugleika en um leið gæta þess að skattkerfið tryggi tekjujöfnun meðal annars með hækkun skattleysismarka það þarf að bæta starfsumhverfi opinberra starfsmanna umtalsvert svo þeir sjái ekki þann kost vænstan að leita betri kjara annars staðar vinna þarf að því alla daga að ýta undir fjölgun starfa aukna framleiðslu og kaupmátt til að íslendingar eigi von um mannsæmandi framtíð á íslandi þarf næsta ríkisstjórn að tryggja að fólk hafi atvinnu og geti lifað af þeim launum sem það fær greidd fyrir vinnu sína og fólk fái þjónustu sem það þarf á að halda við verðum að fara að reka ríkið meira eins og heimili og þora að fjárfesta í framtíðinni góðir íslendingar ekkert fæst fyrir ekkert engu verður áorkað með úrtölum og doða engum dylst að undanfarin fjögur ár hefur þessi þjóð krýnst þyrnum en ekki rósum á slíkum tíma er það grunnhlutverk þeirra sem stýra landinu að blása þjóðinni kjark í brjóst að veita leiðsögn og skýra framtíðarsýn sem þjóðin geti fylgt sér um í þeirri vissu að hún leiði til betra samfélags fyrir komandi kynslóðir stjórnvöld verða að stuðla að samkennd framtakssemi í heilbrigði og öllu því sem gerir líf okkar og samfélagið betra það getur orðið miklu betra það er hægt að taka á skuldavandanum það er hægt að skapa ný störf en til þess þarf að skapa jákvæða hvata til að lítil og meðalstór fyrirtæki geti stækkað fjölgað fólki og greitt fleirum laun og betri laun það er hægt að efla menntun og háskólastarf en það verður líka að styrkja starfsumhverfi og mikilvægi þeirra sem vinna mikilvæg störf án langskólamenntunar það er hægt að ná árangri í baráttunni gegn glæpastarfsemi en til þess þarf að styrkja löggæsluna það er stofnun samfélagsins sem íslendingar bera mest traust til við viljum lifa í samfélagi sem byggir á væntumþykju gagnvart öðru fólki þar sem samhjálp er sjálfsagður hlutur við eigum að geta lifað í sátt og samlyndi laus við yfirgang og ofbeldi og við eigum að vera óhrædd við að sýna hvort öðru kærleika og umburðarlyndi